Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission européenne, bienvenue Monsieur le Président du Conseil européen, vous êtes un grand démocrate européen et la démocratie européenne, elle s'exprime ici.

Premièrement, nous ne sommes pas dans une crise de l'euro.

Le problème, il est dans les endettements des États membres. C'est la stabilité financière des États membres que vous avez protégée à l'échelle de la zone euro et de l'Union européenne, et je vous en remercie.